Spoštovani podpredsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani minister! V koalicijsko pogodbo aktualne vlade smo zapisali kot eno izmed ključnih prioritet vprašanje dostopnosti stanovanj in ureditev stanovanjske politike kot celote. Trenutno je v javni obravnavi nov stanovanjski zakon, ki mislim, da je pomemben korak k ureditvi tega vprašanja. Namreč ta stanovanjski zakon ureja več pomembnih vprašanj in področij. Na zadnji seji sva o tem že razpravljala, in sicer o novem modelu izračunavanja stroškovne najemnine ter uredbi stanovanjskega dodatka za tiste, ki te najemnine ne bi zmogli plačati. Poleg stanovanjskih najemnih razmerij so pomembni tudi odnosi med etažnimi lastniki ter njihov odnos z upravniki. Pomemben pa je tudi za pomembno pa je tudi tretje področje, ki je sicer tema mojega današnjega vprašanja, in sicer vprašanje stanovanjske preskrbe, ki zahteva še mnogo višja sredstva, kot je okvirnih trideset milijonov, kolikor jih bo letno potrebno zagotoviti za stanovanjski dodatek. Zato vas želim, spoštovani minister prioritetno pozvati, da rešitve na tem področju usmerite v oblikovanje trajnega fonda najemnih stanovanj, ki bi prebivalkam in prebivalcem pomenil možnost varnega in cenovno ugodnega najema stanovanja v vseh življenjskih obdobjih. Namreč lastništvo stanovanja sicer pomembno vpliva na možnosti posameznika, vendar pa to nikakor ni primerna rešitev za veliko število ljudi. Promocija in omogočanje varnega dostopnega najema stanovanja bi morali predstavljati hrbtenico stanovanjske politike države, šele za tem pa je smiselno tudi spodbujanje oziroma pomoč prebivalkam in prebivalcem, da postanejo lastniki stanovanj. Predlog stanovanjskega zakona, ki je trenutno v javni obravnavi je sicer eden od pomembnejših premikov, kot sem že rekel, ki pa se morajo zgoditi na področju stanovanjske politike. Zato vas v zvezi z modelom zagotavljanja najemnih stanovanj sprašujem sledeče: S kakšnimi ukrepi nameravate zasledovati vzpostavitev trajnega javnega fonda najemnih stanovanj? Kako boste zagotovili dostopnost najemnih stanovanj ljudem v vseh življenjskih obdobjih in v vseh situacijah? Kakšen je po vašem mnenju ustrezen obseg sredstev za vzpostavitev takega fonda v prihodnjih desetih letih? Kakšne vire financiranja predvidevate za vzpostavitev takega fonda? Prosim vas, da poleg skupnega obsega sredstev navedete še, koliko bi lahko v ta namen zagotovili iz posameznih naslovov, na primer iz naslova povečanja stopnje zadolžitve stanovanjskih skladov. Glede na to, da so sredstva potrebna za zagon takega programa kljub smiselni vključitvi zasebnih virov zagotovo velika, me v zvezi s tem zanima še: Ali ste morda razmišljali tudi o kakšni dodatni dajatvi, ki bila namensko zagotovljena za področje, stanovanjske politike?